Spolupráca Európskej únie s krajinami Východného partnerstva vytvára priestor na politické približovanie sa týchto krajín hodnotám slobody a demokracie. Vzhľadom na rozdielny politický vývoj v jednotlivých krajinách však musí Európska únia uplatňovať diferencovaný prístup a poskytnúť viac pomoci a zdrojov Európskej únie tým východným partnerom, ktorí budú pripravení ísť ďalej a rýchlejšie v plnení svojich záväzkov. Výraznejšie by sme mohli povzbudiť najmä Ukrajinu a Moldavskú republiku, aby postúpili v rokovaniach a usilovali sa o dosiahnutie dohody o prehĺbenej komplexnej zóne voľného obchodu.